Pane předsedající, zpráva, kterou nyní projednáváme, doporučuje zavést nový finanční instrument, který by měl podpořit dluhopisové financování infrastrukturních projektů. Obecně jsem k takovým iniciativám skeptický, protože zvyšují dluhové zatížení států a dalších investorů, kteří stavějí dopravní, energetickou a další veřejnou infrastrukturu. V současné době jsou již tyto subjekty značně zadluženy, některé dokonce předluženy a pomáhat jim tím, že budou moci snadněji realizovat veřejné investice na další dluh, není podle mého soudu cesta úplně správným směrem. Dále bych chtěl ještě okomentovat pozměňovací návrh, který je předložen k původnímu textu a který požaduje, aby nově budovaná dopravní infrastruktura zohledňovala problémy související se změnou klimatu.